Hvala, predsednik. Saj nisem mislil, da bom kaj povedal, ampak na določene stavke, ki sem slišal, sem mogel nekaj, ne moreš biti tiho pri taki zadevi, ne. Zdaj mene, glede veteranov, ne. Zdaj, jaz razumem glede veteranov, ampak zakaj veterani? Če so veterani, invalidi, če so to, itak bojo imeli. Če so penzionisti, bojo itak imeli. Zdaj, veteran, ki dela, ki ima petdeset let, zdaj ne vem, koliko je še teh veteranov, ali, kaj, mislim, zakaj, kje upravičeno to, da bi veteran dobil, zastonj vse prevoze, kaj je treba? Pred pol ure, verjamete, glejte, ima še na telefonu telefonsko številko, so me klicali gasilci. Slišimo, da v parlamentu sprejmete vse možne reči, da dajete vse zastonj vsakemu, ki se bo nekaj izmislil, za prevoze. In tudi mi gasilci bi radi imeli prevoz zastonj. Zdaj so me klicali, pred pol ure. Pa sem rekel: "Ma ni tako, glejte, so kategorije, so gasilci, če ste ne vem, ne vem, kaj bi rekel." Mislim, dajmo enkrat se ustaviti in videti, realno, zakaj se gre. Ker to, kar je ministrica predlagala, to je izrednega pomena. Dobra stvar. Pohvale vredno. Ampak je za določene okvirje. In to moramo se držati teh okvirjev. Ne. Zdaj, kar se tiče podeželja, ker ni gospe Ive, da, ji povem . Tudi se da vse napraviti avtobus. Na občinah se da vse. Dovoljenje je treba dobiti in avtobusi, ki grejo z, z, za šole, z dovoljenjem lahko peljejo tudi, ljudi. Sem naredil jaz to. Se da. Vse se da. Samo ljudje ne vejo tega. Mislim, župani ne vejo, kar je treba. problem je prišel k še takrat, ke je bilo preveč otrok, pa so prišli ti ljudje zraven, tako da moram malo, malo je treba to regulirati. Ampak se da napraviti, ne. To sem hotel povedati. Zdaj, dvig tovornine, ne vem, kdo je pravil, se mi zdi kolega, od Levice. Zdaj, če bomo mi dvignili tovornino z devet milijonov, da hočete kasirati dvesto milijonov , mi lahko Luko pozabimo, grejo on na Trst ali na Reko in lahko zapremo Luko Koper. Tu je treba vedeti, mislim govoriti take zadeve nesmiselne, popolnoma brez osnove, brez temelja, mislim se opravičujem. Jaz vas imam grozno rad od Levice, samo dajte enkrat realno razmišljati o, o, ker ne moremo na tak način, no. Zdaj, predlog vaš je bil, od gospoda, Kordiša: "Prevozi bi morali biti vsi zastonj." Pa kje, kje piše to? Ma, zakaj bi morali biti prevozi zastonj? Ma, na kakšen način? In pol daste še predlog, da bi morali imeti novo, ustanovljeno novo javno službo. Ker, ko je rekel prijatelj Jože tukaj od Nove Slovenije, je zgrešil, ni sto petdeset, tudi do dvesto tisoč evrov je en avtobus. Je odvisno, kakšen tip avtobusa, če je za dolge relacije, za kratke relacije in tukaj. Se pravi, pol milijarde, pol milijarde rabimo. Pa enajst milijonov je rekel, da bo dobička vsako leto. Štirideset, petinštirideset let bi morali mi delati, samo da amortiziramo zadevo, da ne govorimo še ostalih zadev. Mislim, malo je treba razmišljati, ne. Kar so bile, če se spomnite, enkrat so bile te igre brez meja, in, in veste, populizem brez meja. Non stop ene take zadeve ven, da mislim, ni nekaj neverjetnega. In človek ne more razumeti tega. Zdaj, nimam več dosti časa, bom vam povedal mojo avanturo v Afriki, ko sem bil večkrat zaradi mojega očeta, ki je tam delal . Prevozi javni. Brez vrat, brez oken, mislim to to je bilo tudi pri nas prej petdesetimi leti. A hočemo spet mi imeti take zadeve, recimo ? Se opravičujem, no, ampak tu je realno stanje in predsednici ...